Las amenazas para Europa son esos multimillonarios y esas multinacionales que evaden, defraudan y saquean las cuentas públicas, como nos muestra una vez más el reciente caso de los archivos cum ex multinacionales que deslocalizan las empresas y se llevan el trabajo, organizando sus cuentas para minimizar sus contribuciones al fisco. Estos son los verdaderos peligros para las clases populares europeas. Pero parece que de esto el Consejo no quiere hablar. En los últimos meses hemos visto cómo en mi país se amenazaba con la deslocalización y el cierre de Vestas en León, La Naval en Sestao, Alcoa en A Coruña o en Avilés, dejando a miles de personas en la calle, agudizando la desindustrialización del país. Son empresas con beneficios que han recibido ingentes ayudas públicas, algunas incluso fueron privatizadas no hace tanto tiempo. Señorías, es urgente un plan de reindustrialización, un cambio de modelo productivo que recupere los sectores estratégicos para lo público y los ponga bajo control social, asegurando el trabajo y el futuro de las clases populares europeas.